Monsieur le Président, comme tous et chacun vous l'avez dit, l'un des plus importants développements survenus récemment en Égypte a été les élections parlementaires, dont nous saluons l'organisation et le déroulement. Elles ont permis, clairement, d'exprimer la volonté populaire dans la transparence. Comme l'a dit également récemment la haute représentante vice présidente de la Commission, Catherine Ashton, nous attendons maintenant avec impatience que la transition démocratique se poursuive dans de bonnes conditions avec la tenue des élections présidentielles le plus tôt possible. Malgré tout, et c'est l'objet de toutes vos interventions, Mesdames et Messieurs les députés, que j'ai écoutées avec attention, la situation générale des droits de l'homme, la situation de la démocratie en Égypte, continuent de susciter de vives inquiétudes malgré les progrès réalisés. Ainsi, nous avons appelé à de nombreuses reprises au transfert de l'ensemble des pouvoirs à des autorités civiles démocratiquement élues, à la levée complète et définitive de la loi d'urgence, à la fin des procès militaires pour les civils, à la conduite d'enquêtes indépendantes permettant d'identifier et de punir les responsables des dérapages dramatiques survenus durant cette période de transition. Nous avons rappelé régulièrement à nos partenaires égyptiens l'importance de rester fidèles à l'esprit de la place Tahrir, de garantir que tous les citoyens puissent participer pleinement et librement à la vie sociale et politique de leur pays, hommes et femmes, quelle que soit la religion, la croyance ou l'affiliation politique. Nous sommes également préoccupés par la situation, comme beaucoup d'entre vous l'ont exprimé, des organisations non gouvernementales en Égypte. Des actes réprimant certaines ONG ont été dénoncés sans équivoque dans plusieurs déclarations de l'Union européenne. Ces actes, qui ciblent pour l'instant plusieurs organisations non gouvernementales accusées d'avoir enfreint la loi au profit d'intérêts étrangers, entachent l'image de l'Égypte auprès de la communauté internationale et soulèvent des doutes quant à la capacité des autorités provisoires de mener à bien la transition

Nous savons en Europe que l'existence d'organisations non gouvernementales dynamiques libres constitue l'une des conditions indispensables dans une société moderne et ouverte, garante et respectueuse des droits des citoyens. La liberté d'association est aussi au cœur de la politique des droits de l'homme conduite par l'Union. Son respect et sa promotion sont parties intégrantes des engagements que l'Égypte a contractés dans le cadre de son accord d'association avec l'Union européenne.

Il n'est donc pas surprenant qu'elle ne soit pas conforme aux standards internationaux concernant la liberté d'association et qu'elle soit même un obstacle à l'épanouissement de la société civile libre et dynamique. Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, nous pressons les autorités égyptiennes de trouver rapidement une issue à cette crise en suspendant les enquêtes qui sont en cours jusqu'à ce qu'une nouvelle loi respecte les standards internationaux. Si les actes de répression contre les organisations non gouvernementales devaient se poursuivre, cela pourrait avoir, cela aurait des conséquences pour nos relations dans le cadre de notre nouvelle politique de voisinage. L'Union européenne exhorte les autorités égyptiennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour inverser la situation. Cela est d'une importance primordiale pour la crédibilité de la transition et pour la qualité de notre coopération. Dans sa communication de mars 2011 concernant la nouvelle réponse européenne à un voisinage en mutation, nous avons établi que notre approche devait être fondée sur la responsabilité mutuelle, ainsi que sur un engagement partagé en faveur des valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Je rappelle enfin, en vous remerciant, Mesdames et Messieurs, de vos questions, de vos encouragements, de vos interpellations, que l'Union européenne s'est engagée à apporter un soutien aux partenaires qui choisissent clairement de développer de véritables démocraties, profondément enracinées dans le respect des droits de l'homme.